Sin embargo, a mí me gustaría que, además de la prevención, se hubiera estudiado el día después.

Y hay que elevarlas y hay una ciencia y una tecnología para ayudarlas. No se puede construir después de un terremoto en todos los suelos.

¿Dónde está la unidad en la Unión Europea que se dedique a coordinar todo ese conocimiento que hay en todas las secciones? Se dice que las nuevas ciudades tienen que ser energéticas, tienen que ser smart cities pero ¿cómo damos el paso de una ciudad destruida a una smart city

No ha tomado medidas de coordinación.

Es preciso ver cómo se pueden regular los ríos. Otros países, como España, lo han conseguido en su mayor parte. No se puede dejar de hablar de un desastre el día siguiente.